Monsieur le Président, chers collègues, génération précaire, génération sacrifiée, mais surtout, génération oubliée. Oubliée par les politiques d'austérité qui en font une variable d'ajustement. La jeunesse n'est pas une variable d'ajustement elle doit être notre priorité.

Aujourd'hui, c'est la douche froide.

Agir vite est un impératif! Regardons en France, où malgré l'apport du Fonds social européen, les moyens manquent pour étendre rapidement l'expérience à l'ensemble des territoires, et donc à plus de jeunes. Pire, la clause des quatre mois a été supprimée. Arrêtons le bricolage autour d'une idée qui partait d'une bonne intention mais est dépourvue de moyens.